Po pierwsze jest to rozmowa na temat tego, co mamy robić razem i czego nie mamy robić razem to jest jakby pierwsza i kluczowa rzecz.

2020. Po trzecie musimy mieć budżet na tyle elastyczny, żeby nie trzeba było robić kolejnej rewizji.

Chciałbym podziękować moim współpracownikom, doradcom, panu przewodniczącemu Komisji Budżetowej oraz pani komisarz za otwartość. Relacje między Parlamentem a Komisją nie zawsze są takie otwarte. Mam nadzieję, że to jest sygnał na przyszłość.